forseti ég vil þakka hæstvirtum forseta fyrir þá yfirlýsingu sem hún gaf hér um ferli þessa máls og taka það fram að ég tel að málið sé nú í réttum farvegi ég tel jafnframt að málið hefði átt að fara í þann farveg í febrúar tvö þúsund og tíu það er alveg ljóst að við þurfum að huga að öryggismálum hér rætt hefur verið um aðgang að húsnæðinu austurstræti átta til tíu það er þannig að inn í það húsnæði fer enginn nema að tala við eða nota það aðgangskort sem þingmenn hafa og aðrir starfsmenn á því sviði eða að tala við vaktmann til að hleypa sér inn það átti við áður en millihurðin var sett upp þannig að þeir sem eru í austurstræti átta til tíu eru þingmenn starfsmenn þingsins og þeir sem þingmenn bjóða í það hús hvort heldur er til nefndarfunda á nefndasviði eða í þingflokksherbergjum sínum eða á þeim skrifstofum eða fundarsölum sem í þessu húsi eru aðrir komast ekki þarna inn það er alveg ljóst hvort sem okkur líkar það betur eða verr að inn í þetta hús fer enginn nema í gegnum einhvern annan aðgangskortið eða að tala við vaktmann þannig er það þannig hefur það verið og því þarf að skoða það þess vegna þarf að fara fram aftur rannsókn á þessu máli við sitjum ekki uppi með það að einhver hafi sagt einhverjum eitthvað eða einhver hafi gert eitthvað það þarf að fara ofan í saumana á þessu máli aftur endurtaka þessa lögreglurannsókn og bregðast við í ljósi þess sem þá kemur út